Europa funktioniert dann gut, wenn nicht eine Kakofonie von Stimmen der Mitgliedstaaten ertönt, sondern wenn Europa mit einer Stimme spricht.

Deshalb ist es selbstverständlich gut, dass Europa ein Investitionsabkommen abschließt und nicht einzelne Mitgliedstaaten versuchen, das zu tun, und sie dann am Ende die Schwächeren sind. Aber die Frage ist natürlich, unter welchen Bedingungen so etwas geschieht. Ich bin mit jenen Kolleginnen einer Meinung, die sagen Wir müssen unsere Sozialstandards dann auch in China wahren und durchsetzen. Wir müssen auch unsere Umweltstandards durchsetzen können. Wir müssen Menschenrechtsstandards durchsetzen können.

Ansonsten wird es sehr schwer werden, und ansonsten glaube ich nicht, dass es sinnvoll wäre. Ich möchte am Ende noch anmerken Ja, selbstverständlich halte ich persönlich den Antrag der Kollegin Keller für sinnvoll.